Aunque lo levante parcialmente, el sufrimiento del pueblo yemení continúa 130 niños yemeníes mueren cada día dos millones de niños y niñas han tenido que abandonar sus escuelas

y Trump echa más leña al fuego apoyando las agresiones de Arabia Saudí, a la vez que multiplica sus ejecuciones extrajudiciales con drones en Yemen. No estamos ante una crisis humanitaria provocada por una catástrofe natural sino por una guerra, y la solución a la guerra no es más guerra.

Dieciséis Estados miembros de la Unión, con el Reino Unido, España —mi país—, Francia, Italia y Alemania a la cabeza, siguen vendiendo armas a Arabia Saudí.

Todo esto alentado por la conocida y estrecha relación entre la familia real saudí y la española. Estos Estados europeos violan el Derecho internacional humanitario y son no solamente cómplices, sino colaboradores necesarios de esta masacre. Para realmente parar esta masacre la Unión Europea debe aplicar la Resolución ya aprobada por este Parlamento, que espero que mañana volvamos a aprobar, de imponer inmediatamente el embargo en la venta de armas a Arabia Saudí.